Pani wie, że bardzo cenię Pani pracę w Parlamencie, zwłaszcza na rzecz praw człowieka.

Moje pytanie dotyczy jednak tego, czy nie uważa Pani za nieszczęśliwe, że w tej rezolucji rzeczywiście napominamy Izrael w sprawie praw człowieka, a nie znalazły się tam właściwie wezwania do przestrzegania praw człowieka w Rosji, gdzie sytuacja się pogarsza.